Le problème de l'intégration des Roms en Europe ne relève pas simplement je crois que cela a été dit du montant des fonds européens disponibles.

Or, cette possibilité cela a été dit aussi n'a presque pas été utilisée. La Commission européenne le dit dans ses recommandations au Conseil de juin dernier la solution nécessite, je cite, un changement de mentalité dans la population majoritaire comme chez les membres des communautés roms. Ainsi, nous devons travailler sur deux tableaux réduire les discriminations dont font l'objet les Roms, mais également changer les mentalités de ces communautés en les responsabilisant. Le rapport de Lívia Járóka donne un exemple les femmes roms sont soumises à des traditions patriarcales et machistes qui les empêchent d'exercer leur libre choix, ce qui freine leur intégration. Nous devons être conscients que la mobilité des roms est économique et non culturelle. C'est parce que leur intégration est très difficile dans leur pays d'origine que les Roms cherchent un meilleur avenir dans d'autres pays européens. Nous devons agir. Les priorités sont connues accès à l'éducation, à l'emploi, à la santé et au logement, lutte contre les discriminations, responsabilisation des individus, ainsi que protection des femmes et des enfants. Mme la commissaire a parlé d'efficacité. Nous verrons! Maintenant, reste à savoir si les États membres, derrière leurs discours, ont la volonté politique de mettre en place de véritables stratégies d'intégration grâce, notamment, aux fonds européens.